hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar um frumvarp til laga til breytinga á lögum um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund bryndísi helgadóttur og hjalta zóphóníasson frá dóms og kirkjumálaráðuneyti sigurð ágúst sigurðsson frá happdrætti das og pétur bjarnason frá happdrætti síbs með frumvarpinu er lagt til að heimild dvalarheimilis aldraðra sjómanna til að reka happdrætti verði framlengd um ellefu ár eða til loka árs tvö þúsund og átján framlenging þessi er í samræmi við gildistíma heimildar happdrættis háskóla íslands til einkareksturs peningahappdrættis hér á landi en sú heimild gildir til fyrsta janúar tvö þúsund og nítján samanber lög númer hundrað tuttugu og sjö tvö þúsund og þrjú nefndin telur rétt að vekja athygli á því að í júní tvö þúsund og sjö skipaði dóms og kirkjumálaráðherra fastanefnd á sviði happdrættismála störf nefndarinnar skiptast í þrennt að fylgjast með þróun á sviði happdrættismála í evrópurétti að gera tillögur til dóms og kirkjumálaráðherra um framkvæmd vísindarannsókna um spilafíkn ólögleg fjárhættuspil og fleira og gera tillögur til dóms og kirkjumálaráðherra um réttarbætur á sviði happdrættismála lög númer hundrað tuttugu og sjö tvö þúsund og þrjú ágúst ólafur ágústsson karl fimmti matthíasson ólöf nordal og siv friðleifsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en nefndin leggur til að málið verði samþykkt óbreytt og undir nefndarálitið rita sá sem hér stendur atli gíslason sigurður kári kristjánsson ellert b schram og jón magnússon